Herr Präsident! Alle 27 Mitgliedstaaten und das Parlament wollten den Europäischen Auswärtigen Dienst.

Aber eines ist klar Die Mitgliedstaaten jammern jetzt, dass dieser Auswärtige Dienst zu teuer ist. Natürlich müssen wir sparen, aber wir müssen erkennen Wenn man wesentliche Kompetenzen der Außenpolitik auf die EU überträgt und das wollen wir dann müssen eben die nationalen auswärtigen Ämter reduziert werden.

Wir sollten also den Weg nach vorn gehen und dabei aber natürlich den Reformbedarf nicht übersehen, und insbesondere die Tatsache, dass der Auswärtige Dienst vor allem an der Spitze einer Veränderung bedarf. Er braucht ein anderes politisches Gesicht und eine andere Führung.